Paní předsedající, dnes jsme zde odhlasovali směrnici, ve které se mimo jiné praví toto Oznamovatelé hrají klíčovou úlohu při odhalování případů porušení práva, při nichž je poškozován veřejný zájem, a jejich předcházení, jakož i zajišťování blaha společnosti jako celku. To jsme dnes odhlasovali. V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že všechny velké skandály, které byly odhaleny veřejností od roku 2014, jako například nebo vyšly najevo díky jednání oznamovatelů a byly zcela očividně ve veřejném zájmu. Je mi upřímně zcela jedno, jestli je pro vás Julian Assange hrdinou či dezertérem, zda zrádcem či bojovníkem za svobodu slova. To v současné situaci považuji za podružné. Za jediné opravdu zásadní považuji, že pokud chceme chránit oznamovatele, musíme chránit Assange. Ten má být vydán do země, na jejíž zločiny upozornil a ve které je v současnosti prezidentem někdo, kdo považuje novináře za nepřátele lidu.